Poparłem to sprawozdanie, ponieważ określenie standardów chroniących wolność mediów ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej.

Brak takiego prawa świadczy o upadku wartości i jest oznaką braku wolności słowa. Takim przykładem jest obecnie Polska, w której zastosowano systemową zasadę ograniczania wolności słowa katolickiej Telewizji Trwam, która w wyniku politycznych decyzji nie otrzymała koncesji na nadawanie w technologii cyfrowej. Takie praktyki zasługują w najwyższym stopniu na potępienie i świadczą o nieprzejrzystym, dyskryminującym i nieproporcjonalnym prawie wolności wypowiedzi.